hæstvirtur forseti ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir þá skýrslu sem hann flutti hæstvirt alþingi hér í dag og eins að það skuli vera föst hefð fyrir því að hafa sérstakan dag tileinkaðan umræðum um utanríkismál að sjálfsögðu er erfitt að fara vel yfir sviðið nema að tipla svona á nokkrum málum þar sem utanríkismál er víðfeðmur málaflokkur og í raun og veru snertir alla okkar tilveru ef þannig er litið á það en eftir sem áður vil ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hans skýrslu og ég vil taka undir orð þeirra sem hér hafa látið þá skoðun sína í ljósi að skýrslan er að mínu mati frekar yfirlit yfir það sem hefur gerst núna á árinu að uppistöðu til frekar heldur en bein stefnumótun inn í framtíðina hvernig ríkisstjórnin hæstvirtur mun fylgja eftir sinni utanríkisstefnu ef við göngum út frá lengd kaflanna eða þeim tíma sem gefinn er málefnið frú forseti utanríkismál snerust áður fyrr að mestu um varnarmál og markaði fyrir íslenskar útflutningsvörur og svo það sé alveg skýrt vegna þess að hér hefur verið rætt töluvert um afstöðu hinna ýmsu flokka til nato og til hersins hér á miðnesheiði þá held ég að sé öllum ljóst að stefna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs er alveg skýr við viljum út úr nato við viljum út úr hernaðarbandalagi og við viljum hafa hér herlaust land stefna okkar á friðarstefnu mannúðarstefnu og að ég trúi stefnu sem er að ryðja sér til rúms og þá sérstaklega hjá ungu fólki um heim allan að draga úr hernaðarbrölti og vinna að friði í heiminum með öðrum ráðum heldur en vígbúnaðarvélum eins og verið hefur það er ljóst að í dag erum við þátttakendur í alþjóðavæðingunni svonefndu og málefni hinna fjarlægu landa og þjóða koma því inn á okkar borð og það eru mál eins og mannréttindi fátækt félagsleg staða og umhverfismál sem skipta okkur miklu meira máli þegar við ræðum utanríkismál heldur en hér á árunum áður

að nokkru leyti ábyrgð á þeirri stefnu sem þau miklu samtök

áherslur að breytast og fara frá hinum viðskiptalegu og kapítalíska sjónarmiðum meira yfir í félagsleg sjónarmið og að þessi

umfram það sem gert hefur verið það hafa verið hagsmunir iðnaðarríkjanna og hinna efnuðu ríkja sem hafa ráðið för viðskiptastofnunin hefur staðið miklu frekar vörð um stöðu hinna ríkari þjóða á kostnað hinna fátæku en þetta verður að breytast ef við viljum efla hér von til friðsamlegra lífs á jörðinni því það er staðreynd að hin mikla gjá sem hefur aukist milli fátækra og ríkra þjóða ekki bara á efnahagslegum heldur ekki síður á félagslegum toga mun leiða til mikilla hörmunga í náinni framtíð ef samtök eins og alþjóðaviðskiptastofnun breytir ekki um kúrs og nýtir sína krafta til að jafna stöðu þessara heimsálfa það er alveg ljóst að misskipting innan landa eins og hér bara í evrópu er að brjótast fram og er alveg ljóst að atburðirnir í frakklandi sem blossuðu upp af litlum neista en eru orðnir að stóru báli sem breiðist nú um evrópu þar sem kúgaður minnihluti innflytjenda er að rísa upp gegn langvarandi niðurlægingu atvinnuleysi og fátækt og ungmenni sem ekki sjá fram á að geta allt sitt líf komist til mennta og til uppreisnar og vandamála og við eigum að líta okkur nær í þessu sambandi og taka mjög alvarlega þá stöðu sem innflytjendur búa við hér á landi og hafa atburðina í frakklandi víti til varnaðar og einhenda okkur í að styrkja stöðu þeirra fjölmörgu innflytjenda sem eru orðnir íslenskir ríkisborgarar eða vinna hér á landi það getur því skipt sköpum að fyrir jákvæða þróun og friðvænlegri heim hvort jafnvægi næst á milli efnahagslegra og félagslegra þátta í alþjóðasamningum en eins og ég sagði áðan hefur hin kapítalíska efnahagslega hlið verið utanríkisráðherra nefndi hann ástandið í írak en því miður þá saknaði ég þess að hæstvirtur utanríkisráðherra kom lítið inn á ástæður innrásarinnar og þar af leiðandi þótti hæstvirtur ráðherra ekki ástæða til að biðjast afsökunar fyrir hönd íslensku þjóðarinnar á því að hafa látið blekkjast af falsrökum og fölsuðum skýrslum og upplognum upplýsingum um stöðu mála í írak falsskýrslu sem gaf bæði hagsmunaaðilum og bandaríkjastjórn ástæðu til innrásar undir fölsku flaggi það er til ólögmætrar

fara að dæmi hæstvirtur forsætisráðherra breta og fleiri sem hafa beðist afsökunar á að láta blekkjast þó svo að bretar standi enn að því að hafa her í írak en eins og allir vita eru uppi háværar kröfur um að þeir biðjist ekki eingöngu afsökunar á að hafa stuðlað að árás inn í írak heldur vill breska þjóðin að breski herinn verði dreginn þar út en það er ekkert til sem heitir fyrirbyggjandi stríð það eru til fyrirbyggjandi aðgerðir það er hægt að styrkja þær og stuðla að því með því að efla mannréttindi og félagslega stöðu fólks sem býr við misrétti og í þjóðum þar sem harðstjórn ríkir og lýðræði er ekki virt þannig eigum við að forða því að verði átök en það er ekkert til sem heitir fyrirbyggjandi stríð stríð leiðir af sér stríð og hörmungar eins og við erum að upplifa aftur og aftur það er alveg ljóst að bandaríkjastjórn hefur verið þar í fararbroddi og ríkisstjórn íslands

skilgreina hugtakið hryðjuverkamaður það er eðlilegt að það reynist erfitt bæði sameinuðu þjóðunum og öðrum að finna

hvenær eru óeirðir hvenær verða þær að hryðjuverkum hver er skilgreining á því en ég trúi því að við fordæmum öll hryðjuverk sem slík en það er líka hægt að hafa hugtakið og skilgreininguna svo víða að saklausir einstaklingar fái að líða fyrir það og það sé hægt að handtaka saklaust fólk í nafni þess að verið sé að draga úr hættu á hryðjuverkum það hefur sannast að bandaríkjastjórn stendur fyrir slíkum handtökum og það bendir allt til þess að íslensk landhelgi flughelgi og flugvellir hér á íslandi hafi verið notaðir til slíkra flutninga og það ber að fordæma ég tek undir orð þeirra þingmanna sem hér hafa skorað á hæstvirtan utanríkisráðherra að fordæma slíkt hafi það átt sér stað og gefa tafarlaust út þá yfirlýsingu að það verði ekki liðið hæstvirtur forseti ég vil í þessum stutta tíma sem ég á hér eftir að nefna hér tvö þingmál sem mér finnst skipta miklu máli og eru í þeim vanda sem ég nefndi að stuðla að friði og uppbyggingu í stríðshrjáðum löndum það er þingsályktunartillaga um kaup og rekstur á færanlegri sjúkrastöð í palestínu þar sem fyrsti flutningsmaður er jónína bjartmarz og eins þingsályktunartillaga um að mótmæla byggingu aðskilnaðarmúrsins í er ólöglegur hann á að fordæma það höfum við ekki gert með nógu áberandi hætti og hvatt til þess að þjóðir heims geri það ísraelsmenn halda áfram byggingu þessa mikla múrs í skjóli bandaríkjastjórnar og það er alveg ljóst að það er búið að mynda risastórt gettó á gazasvæðinu sem áður var allt hertekið land sem ísraelsmenn hertóku en sem betur fer hafa friðarumleitanir og friðarviðræður leitt til að ísraelsmenn hafa farið út af svæðinu með hermenn og ísraelska íbúa á þessu svæði en eftir stendur að svæðið er eins og stórt gettó þar sem palestínumenn geta ekki frjálsir farið út af svæðinu hvorki á landi né láði eða notað þann flugvöll sem er inni á svæðinu það er ljóst að aðskilnaðarmúrinn á að einangra palestínumenn uppi í gólanhæðum og þar eru ísraelsmenn að ásælast vatnsbirgðir palestínumanna og það er ástæðan og orsökin fyrir því að þeir